Und ich glaube, dass dieses eine große Leistung ist, die ausgebaut werden muss. Ich bin der Auffassung, dass die Gefährdungen, vor denen wir stehen, wenn wir etwa die Energiesituation ansehen, ja zeigen, dass wir eigene Fähigkeiten haben müssen. Und ich bin der Auffassung, dass die NATO auf Dauer nur Bestand hat, wenn Europa zum gleichwertigen Partner wird und die NATO nicht nur aus einer Führungsmacht und schwachen Vasallen besteht. Sicherlich eine zu kurz gegriffene Argumentation. Und eine eigene industriepolitische Basis ist nicht nur in diesem Bereich ökonomisch wichtig, für technologische Fragen wichtig, sondern sie bedeutet auch Unabhängigkeit.

Aber dieser politische Wille muss auch dadurch getragen werden, dass wir den Vertrag von Lissabon ausnutzen, durch strukturelle Kooperation, durch balltle groups durch das klare Bewusstsein, dass wir ein Niveau gemeinsamer Sicherheit für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben müssen, wenn wir uns politisch weiterentwickeln wollen. Und ich bin auch der Auffassung, dass Zersplitterung Geld kostet. Ich glaube, aus Gründen der Kostenersparnis, der Effizienz und der Einsatzfähigkeit brauchen wir gemeinsames europäisches pooling und sharing und vieles andere, was in diesem Bericht zum Ausdruck gekommen